Buitenlanders met een strafblad gaan zo vrijuit.

Buitenlanders met een crimineel verleden moeten even hard worden aangepakt als Belgen of EU burgers met een gelijkaardig crimineel verleden. Met het voorliggende voorstel willen we de Europese wetgeving zo aanpassen om uitwisseling van gegevens over veroordeelde niet Europese burgers te vereenvoudigen. Een centrale databank zal bijhouden welke buitenlanders in welke lidstaat zijn veroordeeld, waarna de autoriteiten snel bijkomende informatie kunnen opvragen. Dit dossier is een uitstekend voorbeeld van de toegevoegde waarde die de Europese Unie kan bieden. De N VA is tevreden met het resultaat van de onderhandelingen. Zo werden vingerafdrukken in het voorstel opgenomen om de identificatie van personen te vergemakkelijken en ook mensen met een dubbele nationaliteit worden in de databank opgenomen.